Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, sur fond de prise de conscience populaire en Croatie, le gouvernement chrétien démocrate croate entre donc en fonction dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de l'Union. Immigration massive, dérégulation commerciale et concurrence intracommunautaire, ingérence dans le fonctionnement même d'États souverains, faiblesse diplomatique et technologique face aux leaders de la mondialisation, les présidents se succèdent mais les politiques menées se ressemblent. En dépit du sentiment des Européens toujours plus critique à l'égard de l'Union européenne comme l'ont souligné les derniers scrutins électoraux en France, en Italie, en Espagne, sans parler du Royaume Uni récemment les partisans de l'Europe fédérale avancent tête baissée vers plus d'intégration, plus d'élargissement, moins de liberté,

L'entrée de la Croatie en 2013 dans l'Union, en pleine crise institutionnelle, eut des conséquences majeures pour des pans entiers de l'économie croate, comme pour les ouvriers de la construction navale, grande spécialité industrielle du littoral qui a dû faire face aux règles de la concurrence prétendument libre et non faussée. Vous ne pouvez donc, Monsieur le Premier Ministre, sciemment ignorer les défis qui sont désormais devant vous. Le programme que vous nous présentez ici n'a rien de révolutionnaire et je crains qu'il ne change rien dans le quotidien des peuples d'Europe. Rassurez vous, chers collègues, le président Macron finira par plier devant les injonctions de la Commission et le feu vert sera donné pour la poursuite du processus d'adhésion de l'Albanie, en dépit de facteurs migratoires et sociaux que nous sommes les seuls à dénoncer dans cette enceinte.